Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit și Comisiei Europene pentru colaborare. Vreau să mulțumesc încă o dată raportorilor din umbră și să i asigur că vom colabora în continuare și pe parcursul următoarelor etape. Aș vrea să fac câteva precizări obiectivul nostru este creșterea siguranței rutiere și trebuie să spunem faptul că cel puțin 1 din PIB ul european reprezintă costul datorat accidentelor rutiere. De asemenea, am introdus în textul regulamentului anumite elemente din anexe, pe care le am considerat importante, astfel încât Comisia să nu aibă un cec în alb și să facă modificări prin acte delegate doar asupra elementelor neesențiale și foarte tehnice ale regulamentului. De asemenea, am întărit prevederile privind protecția datelor și, pentru colegii care se temeau de Big Brother, aș vrea să menționez faptul că tahograful va înregistra poziția la începutul și la sfârșitul perioadei de activitate a conducătorului auto și ale fiecărei operațiuni de transport în parte, deci nu în orice moment. De asemenea, vreau să mai subliniez faptul că susțin coborârea la 2,8 tone a vehiculelor cărora li se aplică acest regulament, și, de asemenea, susțin ca regulamentul să se aplice doar șoferilor profesioniști. În ceea ce privește sancțiunile, da, este extrem de important să putem să includem în categoria sancțiunilor foarte severe, a încălcărilor foarte grave, în legislația statelor membre a acelor prevederi, a acelor cazuri care prezintă o gravitate deosebită în ceea ce privește consecințele asupra siguranței rutiere. Nu susțin excepții pentru întregul sector al construcțiilor, sunt de acord cu betonul exemplul dat de colegii noștri dar consider că sectorul construcțiilor nu ar trebui să beneficieze, în general, de o excepție prea largă. Închei, domnule președinte, spunând că susțin introducerea senzorului de greutate, este important acest lucru. De asemenea, subliniez faptul că viteza este înregistrată de tahograful digital, dar viteza nu va fi transmisă prin sistemul de comunicații la distanță, întrucât ea va fi verificată atunci când vehiculul este oprit în trafic în mod manual și controlul se va face în mod manual.